Virtualni financijski kapital kreirao je tu klopku.

Novih radnih mjesta nema i djeca, mladi ljudi, odlaze tamo gdje ih ima.

To nije mobilnost, to je otimanje najvrjednijeg, otimanje mladosti.